Madame la Présidente, mon groupe, la GUE NGL, ne s'est pas associé à la résolution commune sur ce sujet, pas plus qu'à celle sur le Tibet.

Les prismes récurrents de certains ici sur tel ou tel pays ou sur tel ou tel sujet vont à l'encontre de la conception universaliste et indivisible des droits de l'homme tels qu'ils sont explicités par les textes internationaux que nous prétendons défendre. Cette façon de voir et de faire nuit à la crédibilité de l'Union européenne en ce domaine et fait le jeu de ceux qui disent que les Européens ont une vision occidentale des droits de l'homme et qu'ils cherchent, là encore, à imposer leur modèle. Chers collègues, je vous rejoins pour dénoncer les condamnations à mort, dont celle de Tarek Aziz, et les exécutions qui sont très nombreuses en Iraq mais qui touchent y compris des femmes et des enfants, et j'aurais aimé que nous dénoncions de la même façon la situation des milliers de personnes détenues sans motif, sans procès et soumises à la torture. J'aurais aimé que nous dénoncions les exactions commises par les forces iraquiennes et par les forces d'occupation, que nous dénoncions aussi les enfants soldats et, tout particulièrement aujourd'hui, en cette journée internationale des violences à l'égard des femmes, les violences dont sont victimes les femmes en Iraq, dans le cadre de ce conflit. J'aurais aimé aussi que nous dénoncions la façon dont les États Unis ont abandonné le camp d'Ashraf sans se préoccuper des centaines de personnes qui vivaient dans ce camp. Pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, le groupe GUE NGL s'abstiendra sur cette résolution tout comme elle le fera sur celle concernant le Tibet.